Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen! Der Bericht befasst sich mit einem sehr ernsten Thema, nämlich AMR, den Multiresistenzen bei Bakterien. Eine viel zu große Zahl von Toten in Europas Krankenhäusern geht auf ihr Konto, und mehr und mehr Therapien schlagen leider nicht mehr an. Es ist vollkommen richtig und die Zielrichtung ist absolut zu unterstützen, dass wir dagegen vorgehen und das Richtige und Notwendige an dieser Stelle tun, und dazu gehört ganz sicher auch, dass wir gerade bei der Viehzucht einige Korrekturen anmahnen.

Wir sollten nicht beginnen ausgerechnet mit Kennzeichnungspflichten, mit Produktionskontrollen und einem generellen Angriff auf konventionelle Landwirtschaft und das schimmert hier doch in einigen Redebeiträgen auch sehr deutlich hervor, dass es eben um den generellen Angriff auf die konventionelle Landwirtschaft geht wir sollten hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und die richtige Schlagrichtung nicht übertreiben. Auch Milliarden Forderungen werden eine reine Biolandwirtschaft in Europa nicht zum Erfolg führen. Was wir brauchen, ist Prävention, ist insbesondere aber mehr Forschung und selbstverständlich auch die Vernetzung der nationalen Behörden in dieser wichtigen Angelegenheit.